fernum lögum nánar tiltekið það er í fyrsta lagi lög um stofnun sameignarfyrirtækis um orkuveitu reykjavíkur númer hundrað þrjátíu og níu tvö þúsund og eitt í öðru lagi breyting á lögum um landsvirkjun númer fjörutíu og tvö nítján hundruð áttatíu og þrjú

þetta frumvarp flyt ég ásamt háttvirtum þingmanni þórunni sveinbjarnardóttur eygló harðardóttur álfheiði ingadóttur halldóru lóu þorvaldsdóttur jónínu rós guðmundsdóttur jórunni einarsdóttur ólafi þór gunnarssyni sigríði ingibjörgu ingadóttur og siv friðleifsdóttur ástæðan fyrir því að hér er verið að slá saman í eitt frumvarp breytingu á fernum lögum er fyrst og fremst sú að það er verið að gera sambærilegar breytingar eða tillögur um sambærilegar breytingar í öllum þessum tilvikum efni þessara breytinga varða annars vegar það að við lögin bætist ákvæði um hlutföll kynjanna í stjórnum orkuveitu reykjavíkur og landsvirkjunar og stjórnum samvinnufélaga og sameignarfélaga en hins vegar er lagt til að bætt verði við lögin ákvæði þess efnis að formaður stjórnar verði ekki það sem kallað er starfandi stjórnarformaður það er þá rétt að geta þess að þetta er til samræmis við breytingar sem voru gerðar á lögum um einkahlutafélög og lögum um hlutafélög með lögum númer þrettán tvö þúsund og tíu frá áttunda mars síðastliðinn alþingi gerði breytingar á lögunum um einkahlutafélög og lögunum um hlutafélög fyrr á þessu ári þar sem tekið var á þessum tveimur efnisþáttum annars vegar kynjahlutfalli í stjórnum fyrirtækjanna og hins vegar því að stjórnarformaður í hlutafélögum væri ekki það sem kallað er starfandi stjórnarformaður það er stjórnarformaður í fullu starfi í fyrstu málsgrein þriðju grein laga um stofnun sameignarfyrirtækis um orkuveitu reykjavíkur er mælt fyrir um að stjórn þess er skipuð sex mönnum og er það nánar tilgreint hverjir kjósi fulltrúa í stjórnina með þessu frumvarpi er lagt til að bætt verði við málsgreinina að það verði tryggt að kynjahlutföll fulltrúa í stjórnum verði jöfn og þar er sem sagt lagt til að það bætist við ein setning svo hljóðandi tryggt skal að í stjórn fyrirtækisins séu kynjahlutföllin jöfn það á að vera hægt þar sem heildartala stjórnarmanna er slétt tala það er sjötti með sama hætti er lögð til breyting á lögum um landsvirkjun sem eins og orkuveita reykjavíkur er sameignarfyrirtæki það er jafnframt lögð til viðbót við fyrstu málsgreinar þrettándu grein laga um sameignarfélög og fyrstu málsgrein tuttugustu og sjöundu grein laga um samvinnufélög þess efnis að þegar starfsmenn félags eru fleiri en fimmtíu að jafnaði á ársgrundvelli skuli hvort kyn eiga fulltrúa í stjórn þegar stjórn er skipuð þremur einstaklingum en þegar stjórnarmenn eru fleiri en þrír skuli tryggt að hlutföll hvors kyns séu ekki lægri en fimmtíu prósent ég rek augun nú þegar frú forseti í villu í greinargerð með þessu frumvarpi því þar á að standa að sjálfsögðu fjörutíu prósent eins og stendur í lagagreininni sjálfri er þar gert ráð fyrir að hlutfall hvors kyns skuli ekki vera lægra en fjörutíu prósent ákvæðið á líkt og fram kemur aðeins við um samvinnu og samheitafélög þar sem starfsmenn eru að jafnaði fleiri en fimmtíu á ársgrundvelli þetta er sambærilegt ákvæði og sett var inn í lögin um hlutafélög og einkahlutafélög þar var sett ákvæði inn um kynjakvóta í stjórnum sem miðaðist þá við fyrirtæki af þeirri stærð sem hér um ræðir það er að starfsmannafjöldinn sé fimmtíu eða fleiri á ársgrundvelli síðan er hin efnisbreytingin sem fjallar um starfandi stjórnarformenn þar er lagt til að við áður nefnda fyrstu málsgrein þriðju grein laganna um stofnun sameignarfyrirtækis um orkuveitu reykjavíkur verði bætt ákvæði þess efnis að stjórnarformaður tæki ekki að sér verkefni fyrir fyrirtæki eða félagið önnur en þau sem teljast eðlilegur hluti starfa hans sem stjórnarformanns en þó er gerð undantekning á því er varðar tilvik þar sem stjórnir og félög stjórnarformanna vinna einstök verkefni fyrir sig það er fyrir stjórnina þá er lagt til að sams konar ákvæði bætist við aðra málsgrein fimmtu grein laga um landsvirkjun þriðju málsgrein tuttugustu og sjöundu grein laga um samvinnufélög og fyrstu málsgrein fimmtándu grein laga um sameignarfélög en þau taka öll á þessu sama máli orðalag greinarinnar er þá þannig eða eins og tillagan í frumvarpinu gerir ráð fyrir með leyfi forseta formaður stjórnar skal ekki taka að sér önnur störf fyrir félagið en þau sem teljast eðlilegur hluti starfa hans sem stjórnarformanns að undanskildum einstökum verkefnum sem stjórnin felur honum að vinna fyrir sig eins og áður er komið fram voru sams konar breytingar og hér eru lagðar til gerðar á lögum um einkahlutafélög og lögum um hlutafélög með lögunum númer þrettán tvö þúsund og tíu frá áttunda mars tvö þúsund og tíu ákvæði frumvarpsins er varð að þeim lögum og fjallaði um starfandi stjórnarformann byggðist efnislega á niðurstöðu nefndar um stefnumótun íslensks viðskiptaumhverfis sem þáverandi viðskiptaráðherra skipaði meiri hluti hennar lagði til að stjórnarformanni hlutafélags yrði ekki heimilt að taka að sér önnur störf fyrir félagið en þau sem falla undir eðlileg störf stjórnarformanns þó var lagt til að stjórn félagsins gæti falið að vinna einstök verkefni fyrir stjórnina það þýðir sem sagt það að ekki er gert ráð fyrir því að stjórnarformaðurinn verði eins konar yfirframkvæmdastjóri viðkomandi fyrirtækis eins og var orðin ég vil leyfa mér að segja lenska allmörg dæmi um það voru orðin í íslensku viðskiptaumhverfi fyrir efnahagshrunið þetta var fyrirkomulag sem einnig hefur verið gagnrýnt af þeim sem hafa veri að rýna í orsakir og aðdraganda hrunsins þannig að ég tel að með þeim breytingum sem hafa verið gerðar á hlutafélagalögunum þá hafi menn verið að mæta þessari gagnrýni vegna þess að það er talið mikilvægt að skýr skil séu á milli þeirra sem fara með daglega stjórn fyrirtækja af þessum toga annars vegar daglegan rekstur og hins vegar þeirra sem bera ábyrgð á stjórninni stefnumótun fyrirtækisins ábyrgð gagnvart eigendum og viðskiptavinum og svo framvegis það var talin hætta og er augljós hætta að ef stjórnarformaðurinn er orðin starfandi í þessum skilningi að hann sé í fullu starfi með sína aðstöðu inni í fyrirtækinu sé hann orðinn beinn þátttakandi og beinn aðili að hinum daglegu störfum daglegum rekstri fyrirtækisins og geti þar af leiðandi ekki með sannfærandi hætti tekið að sér að vera í fyrirsvari fyrir stjórn sem á að hafa eftirlit með þessum sama daglega rekstri og geti þar af leiðandi ekki rækt skyldur sínar sem formaður stjórnar með eðlilegum og sanngjörnum hætti þessar breytingar hafa þegar verið gerðar á hlutafélagalöggjöfinni bæði um almennu hlutafélögin og einkahlutafélögin þetta frumvarp sem hér er lagt fram er lagt fram vegna þess að það þykir rétt að sömu reglur eigi við um sameignarfélög og samvinnufélög sem og orkuveitu reykjavíkur og landsvirkjun sem starfa samkvæmt sérlögum það er í raun og veru ekki eðlilegt að það sé öðruvísi umhverfi eða umgjörð að þessu leyti eftir því hvort félögin eða fyrirtækin eru rekin sem hlutafélög eða sameignarfélög eða sameignarfyrirtæki það á ekki að gera aðrar kröfur til fyrirtækja sem velja sér eitthvað annað rekstrarform hvað þetta snertir hvað þessi atriði snertir þannig að ég tel mikilvægt að á þessu sé tekið og hef því leyft mér að leggja fram þetta frumvarp það fór auðvitað fram heilmikil umræða á vettvangi viðskiptanefndar alþingis þegar hún hafði frumvarpið um breytingu hlutafélagalögunum til umfjöllunar á síðasta þingi auðvitað komu þar upp þau sjónarmið að það væri ekki rétt að setja ákvæði um kynjakvóta í lög það væri í raun og veru verið að taka fram fyrir hendurnar á eigendum hluthöfum í fyrirtækjum á því að ganga þannig fram nú eru til fordæmi um þetta það var til dæmis gert í noregi þar voru sett ákvæði um kynjakvóta í hlutafélögum

mér skilst hefur það gefið góða raun það hefur aukið hlutfall kvenna í stjórnum fyrirtækja og þrátt fyrir að fyrirtækjaumhverfi hafi frekar verið andsnúið breytingum af þessum toga þegar þær voru kynntar þá hygg ég að það hafi ekki verið nein sérstök vandkvæði á því að uppfylla síðan þessar lagaskyldur þar í landi ég á ekki von á því að það verði hér ég vil líka geta þess

fjallað um leiðir til að auka hlut kvenna í stjórnum fyrirtækja ég held að það sé engum blöðum um það að fletta að það er mikilvægt að ekkert síður en þegar við erum að tala um stjórnmálalífið og stjórnmálaumhverfið mikilvægi þess að það sé jafnræði milli kynjanna í stjórnmálum þátttöku í stjórnmálum þá eigi það sama við um atvinnulífið viðskiptaumhverfið og reynslan sýndi það að konur áttu og hafa átt erfitt uppdráttar í atvinnulífinu erfitt að laga hlutfall þeirra í stjórnum fyrirtækja þess vegna er mikilvægt og varð niðurstaða alþingis að fara þá leið að setja ákvæði um þetta í lög reyndar er það svo að ákvæðin um kynjakvóta í stjórnum hlutafélaga og einkahlutafélaga öðlast gildi fyrsta september tvö þúsund og þrettán þannig að það er allnokkur aðlögunartími fyrir fyrirtækin þannig að þau eiga að hafa alla möguleika á því að ná þessu markmiði jafnt og þétt til ársins tvö þúsund og þrettán af hverju var sú tímasetning valin jú hún var valin vegna þess að samtök kvenna í atvinnurekstri samtök atvinnulífsins og stjórnmálaflokkarnir höfðu sett sér ákveðin markmið í þessu efni það er rétt að halda því til haga í þessari umræðu að atvinnulífið sjálft vildi ekki fá ákvæði um þetta inn í lög heldur vildi ná þessu bara á eigin forsendum og settu sér þetta markmið að ná þessu árið tvö þúsund og þrettán þess vegna var það ákveðin málamiðlun í vinnu viðskitpanefnar á síðasta þingi að setja ákvæðin um þetta í lög en gefa þann aðlögunartíma sem atvinnulífið sjálft óskaði eftir það er til fyrsta september tvö þúsund og þrettán það þýðir að aðalfundir fyrirtækja á árinu tvö þúsund og þrettán í síðasta lagi þeir eru flestir kannski fyrri hluta ársins en engu að síður á árinu tvö þúsund og þrettán þurfum við að ná þessu marki í þeim fyrirtækjum sem ákvæðið nær til en eins og ég sagði í upphafi nær það fyrst og fremst til stærri fyrirtækja það er þar sem starfsmannafjöldinn er fimmtíu eða fleiri að jafnaði á ársgrundvelli með sama hætti legg ég þá til og meðflutningsmenn mínir að þessu frumvarpi til að þetta kynjakvótaákvæði í stjórnum sameignarfélaga og samvinnufélaga öðlist gildi fyrsta september tvö þúsund og þrettán ég hef þó ekki gert ráð fyrir því að það verði svona langur aðlögunartími að því er varðar stjórnir orkuveitu reykjavíkur og landsvirkjunar ég tel að fyrirtækjum sem eru að fullu í eigu opinberra aðila eins og þau tvö sé engin vorkunn að koma á jafnræði milli kynja í stjórnum sinna fyrirtækja fyrr þess vegna gerir frumvarpið ráð fyrir því að lögin að öðru leyti öðlist gildi fyrsta janúar tvö þúsund og ellefu en

mig langar síðan aðeins frekar varðandi umræðuna um starfandi stjórnarformenn eftir bankahrunið fór auðvitað fram heilmikil umræða um það hér hvort þetta fyrirkomulag sem hafði verið komið á í mörgum fyrirtækjum að stjórnarformenn væru nánast starfandi eins og einhverjir yfirfrakkar eða yfirforstjórar hvort það væri heppilegt það var mikil umræða um ábyrgð stjórna ábyrgð endurskoðenda ábyrgð stjórnarmanna á rekstri fyrirtækjanna og ég held að það megi færa fyrir því mjög sterk rök að það sé mjög óheppilegt að stjórnarmenn séu í raun og veru eins og þátttakendur í því teymi sem fer með daglegan rekstur fyrirtækjanna vegna þess að þeirra verkefni er auðvitað að gæta hagsmuna hluthafa þeirra verkefni er að hafa eftirlit með rekstrinum þeim rekstri sem ráðnir starfsmenn hafa með höndum frá degi til dags og það er alveg ljóst að þegar stjórnarformaðurinn sem er kjörinn af hluthöfunum er orðinn sem sagt hluti af þessu daglega teymi þá er ekki nægilega mikil fjarlægð á milli daglegs reksturs daglega stjórnarfyrirtækisins og svo þess eftirlitshlutverks sem stjórnin á að hafa með höndum þess vegna var þessi breyting gerð á lögunum um hlutafélög og einkahlutafélög það skaut þess vegna dálítið skökku við verð ég að segja þegar kosið var í stjórn eða eftir að kosið var í stjórn orkuveitu reykjavíkur snemmsumars tvö þúsund og tíu að þar á bæ skyldi verða tekin ákvörðun um að hinn kjörni stjórnarformaður skyldi vera það sem kallað er starfandi stjórnarformaður fyrirkomulag sem hafði sætt gagnrýni og var ákveðið að útrýma úr íslenskum lögum eða koma í veg fyrir gera óheimilt á íslenskum lögum þá skyldi núna á árinu tvö þúsund og tíu verða tekin ákvörðun um að innleiða þetta fyrirkomulag í stjórn orkuveitu reykjavíkur það vakti mig til umhugsunar um það hvort einhverjar ástæður væru fyrir því og til þess að hafa öðruvísi ákvæði hvað þessi atriði snertir í hlutafélagalögunum annars vegar og í fyrirtækjum með annars konar rekstrarform hins vegar hvort sem það er þá eins og hér er verið að fjalla um sameignarfélög eða samvinnufélög eða sameignarfyrirtæki eins og þessi tvö stóru orkufyrirtæki eru orkuveita reykjavíkur og landsvirkjun það var mín niðurstaða og þeirra sem flytja þetta frumvarp með mér að það ætti að sjálfsögðu það sama yfir þau að ganga eins og hlutafélög hvað þetta snertir það er enginn eðlismunur hér á stjórnir þessara fyrirtækja eru að sjálfsögðu að gæta hagsmuna eigenda sinna og eiga að hafa eftirlit með þeirri starfsemi sem rekin er í fyrirtækinu frá degi til dags hafa eftirlit með starfi forstjóra og annarra stjórnenda í fyrirtækinu það er tilefni þess að þetta frumvarp er flutt hér að samræma þessar reglur samræma reglurnar um sameignarfélög og samvinnufélög og um þessi tvö stóru sameignarfyrirtæki við það sem þegar hefur verið samþykkt og ákveðið með lögum frá því í mars á þessu ári og varðar hlutafélögin ég vænti þess burt séð frá því að nú kunna menn auðvitað að hafa eitthvað skiptar skoðanir um það eins og með kynjakvótann hvort eigi að innleiða hann í stjórnir fyrirtækja það höfðu menn að því er varðar hlutafélögin ef ég man rétt þá studdu til dæmis þingmenn sjálfstæðisflokksins ekki þá breytingu þó aðrir þingmenn annarra flokka hefðu gert það það kann vel að vera að þeir hafi þá skoðun að það sé ekki rétt að innleiða kynjakvóta en úr því að hann er innleiddur á annað borð eins og í lögum um hlutafélög þá geta ekki staðið nein efnisleg rök til þess að hið sama gildi ekki um önnur rekstrarform fyrirtækja eins og hér er lagt til þannig að ég vænti þess að menn geti tekið undir það að eðlilegt sé að láta hið sama gilda hér og styðji þessa vegna frumvarpið að því er varðar starfandi stjórnarformenn hygg ég að um það hafi verið prýðilega góð sátt í þinginu að gera þær breytingar á hlutafélagalögunum og þess vegna vænti ég þess að það sama verði uppi á teningnum þegar menn fjalla um þetta frumvarp og þær breytingar sem lagðar eru til á lögunum um landsvirkjun orkuveitu reykjavíkur samvinnufélög og samvinnufélög virðulegi forseti ég þarf í sjálfu sér ekki að hafa fleiri orð um þetta frumvarp það skýrir sig að öðru leyti alveg sjálft það er flutt fyrst og fremst til að gæta samræmis á milli mismunandi rekstrarforma

og að því er varðar þessa tvo efnsþætti álitamál um kynjakvótann og starfandi stjórnarformenn og ég vænti þess að það fái góðar viðtökur í þinginu og í þeirri þingnefnd sem fær málið til umfjöllunar ég